Nos constructeurs ont subi de plein fouet la crise économique, et j'ai donc soutenu depuis le début un texte qui permette de préserver la compétitivité de notre industrie exposée à la compétition internationale exacerbée.

Il s'agit d'un texte équilibré, pragmatique, débarrassé des objectifs irréalistes souhaités par certains.

Il répond donc à la nécessité de protéger l'environnement sans porter préjudice à nos industries automobiles. Le mécanisme de bonification a également été préservé et sera en place jusqu'en

Il s'agit d'un outil incitatif indispensable pour encourager la recherche et le développement sur les véhicules de demain. La raison doit donc prévaloir face à la désindustrialisation qui touche notre continent. Alors que les plans sociaux se multiplient, tout doit être mis en œuvre pour garder la production sur notre territoire.